Hvala za besedo. živimo v času obsežnih podnebnih sprememb, na kateri na kateri imamo kot družba precejšen vpliv, zato smo dolžni narediti vse, da bi bil ta vpliv čim manj obremenilen in uničujoč. glede streh teh velikih trgovskih centrov ali pa tovarn smo sedaj bolj ali manj gledali samo z vidika pridobivanja dodatne električne energije ali pa toplotnih izgub. Trendi v svetu grejo tudi v ozelenitvi streh, kot ste že omenili, ne? Tudi če gre k bolj, če gre zgolj za travnate površine, seveda se potem nadgradnje, so lahko nadgradnje potem razni urbani vrtovi. Tudi vodne površine, do globine od, globine dveh metrov naprej, prispevajo k nižanju temperature v svoji okolici. strokovnjaki trdijo, da bi že deset procentov povečanje zelenih površin v naših mestih pomagalo ohraniti temperature v mestih na sedanji ravni ali jih celo znižati do leta dva tisoč petdeset, navkljub globalnemu segrevanju. Zato me zanima, ali načrtujete razširitev nabora ukrepov v okviru subvencij in ugodnih kreditov Eko sklada, tudi za ukrepe zmanjšanja toplotnih obremenitev urbanega okolja. Ali se obetajo spremembe v smeri večje zaščite dreves in drevoredov v urbanih naseljih, zlasti v mestih, s čimer se bo zmanjšala samovolja, vsakokratnih lokalnih oblastnikov, ki velikokrat zelene površine vidijo kot onemogočanje gospodarske iniciative in in kot ekonomsko izgubo? In, ali v smeri zmanjšanja toplotnih obremenitev sodelujete tudi z drugimi ministrstvi, na primer za gospodarstvo, javno upravo? Tudi javne zgradbe imajo namreč velike površine, ki bi se jih dalo hitro vključiti v nabor za zmanjšanje toplotnih obremenitve obremenitev in tudi kot nekakšne vzorčne primere. Hvala.